Señor Presidente, señor Comisario, hoy le están escuchando muchas personas ciegas y con discapacidad visual.

A estas personas se les impide formarse, informarse y leer como todos los demás, y hoy no tenemos herramientas para eliminar su hambre de lectura. Por eso, ellos esperaban escuchar de usted que iba a trabajar por un tratado vinculante para que puedan acceder a la cultura sin recordarles cada día que son discapacitados. Piense en su hambre, Comisario, y trabaje por ese tratado vinculante, pero no olvide una cosa que todos nosotros somos discapacitados en potencia.